Yo quisiera invitar al señor Tajani a que viniera a España, donde esta semana se celebran siete juicios por comentarios en redes sociales. Y es que en España hay represión, persecución y criminalización por cuestionar la Casa Real, como el rapero Valtonyc

o, simplemente, por una obra de teatro irónica, como sucedió a los titiriteros hace ahora un año. Estos son solo algunos casos, pero hay más.